Magyarként különösen örülök, hogy újabb szomszédunk lesz az Unió tagja. Az unió legmélyebb válsága ellenére sem állt le a bővítés. Legyen ez ösztönzés Szerbia és más nyugat balkáni államok számára is. A magyar alkotmányról ma lefolytatott plenáris vita legyen tanulság Horvátország számára. A közös alapértékeket, a koppenhágai kritériumokat a csatlakozás után is maradéktalanul be kell tartani. A csatlakozás előtti monitoring jól működik ebben a házban is mint ez a jelentés bizonyítja de a tagállamok demokratikus monitoringját most kell kialakítanunk. Bízom benne, hogy a két nemzeti olajtársaság, a MOL és az INA közötti konfliktust sikerül minél előbb rendezni. Az is nagyon fontos, hogy a Horvátországban élő szerb, magyar és más kisebbségek jogait maradéktalanul szavatolják.